Señor Presidente, señor Comisario, señores representantes del Consejo, mañana este Pleno va a votar la posición del Parlamento Europeo con respecto al presupuesto de 2013, que previsiblemente va a ser respaldada con una amplia mayoría. Quiero aprovechar la ocasión para felicitar al señor La Via como ponente de este presupuesto por el magnífico trabajo que ha realizado. Quiero que el Consejo sepa que esta posición es para los socialistas europeos un mínimo absoluto, porque estamos convencidos de que se puede hacer más. Creemos que en el presupuesto hay margen de maniobra y que se pueden destinar más recursos a muchos programas europeos. En enero los señores del Consejo Europeo hicieron una declaración en la que hacían hincapié en la necesidad de invertir en crecimiento y en empleo. En junio, en otro Consejo Europeo, firmaron un Pacto por el Crecimiento y el Empleo, pero no han hecho nada para ponerlo en marcha. Creemos que el presupuesto puede ayudar a hacerlo y, por eso, hemos presentado enmiendas para apoyar todos aquellos programas que están relacionados con nuestras prioridades las PYME, formación, jóvenes, investigación e innovación a través del Séptimo programa marco, y tampoco nos hemos olvidado de la cooperación al desarrollo. Y el Consejo, ¿qué medidas ha puesto en marcha? ¿Qué medidas presupuestarias ha adoptado para que estos programas se lleven a cabo?

No solo no han propuesto nada, sino que, además, han propuesto un recorte de mil millones de euros. Siguen imponiendo la austeridad como única receta para salir de la crisis. Ya les dijimos que estaban equivocados y no nos hicieron caso. Desgraciadamente, hoy los hechos nos están dando la razón. No están tranquilizando a los mercados no se están mejorando los datos macroeconómicos las cifras del déficit siguen disparadas y, lo que es peor, los ciudadanos lo están pasando muy mal, y muchos países, por culpa de esa austeridad, ya no tienen un Estado del bienestar que les ayude a sobrevivir la crisis. ¿Cuánto tiempo van a tardar en darse cuenta de que tenemos que cambiar de rumbo? Y, señores del Consejo, ustedes siguen insistiendo lo hemos visto hoy aquí y no solo recortan los compromisos del año que viene, sino que también recortan los pagos, como ya lo hicieron el año pasado y el anterior.

Y este Parlamento no lo va a permitir. Tenemos una posición muy firme y clara al respecto si no ponen el dinero necesario para que no vuelva a ocurrir lo que está ocurriendo este año con los pagos, el Parlamento Europeo va a decir que no a su propuesta de presupuestos.